Señora Presidenta, yo quisiera en este último turno de intervención hacerle un ruego a la señora Comisaria para que no se conforme con las medidas legislativas que estamos impulsando. Es muy importante el paquete legislativo relativo a las víctimas que ha presentado, y son muy importantes los derechos de las víctimas, pero necesitamos también una acción común contra este terrorismo privado y contra esta violencia que se da en todos los países europeos. Así que primero necesitamos los datos. Por lo tanto, agilice no solamente la encuesta, sino también la posibilidad de que los Estados miembros den sus datos y podamos tener en Eurostat por fin las cifras oficiales de la violencia en Europa, e impulse una acción común, impulse un plan de acción común, no solamente para jueces y policías, y para la formación de este personal, que es muy importante, sino para tantas acciones preventivas que algunos Estados miembros están poniendo